Pero para la Unión Europea las reuniones ultraperiféricas son ultraimportantes, y cito al presidente Tajani de este Parlamento, porque son una ocasión para verificar el alcance del artículo 349 en el futuro de Europa, en el marco financiero plurianual, en las políticas de energía y vecindad, las redes transeuropeas y, sobre todo, el empleo. Pero es importante también revisar el impacto del Brexit sobre regiones altamente dependientes del flujo masivo de turistas, muchos de ellos provenientes del Reino Unido.